W gruncie rzeczy rozmawiamy na temat budżetu roku przyszłego, kiedy kilka elementów trzeba będzie wziąć pod uwagę. Po pierwsze, to będzie trzeci rok tej perspektywy finansowej.

pierwszymi większymi płatnościami, które już będą wykorzystywane.

jednego starego i jednego nowego to wszystko idzie z jednego budżetu. W związku z czym to jest trzeci rok i mamy do czynienia na dodatek jeszcze, miejmy nadzieję, z drugim rokiem nowego funduszu. Czyli trzeci rok perspektywy, drugi rok funduszu i jeszcze kwestia płatności, i na dodatek jeszcze rewizja wieloletniej perspektywy szykuje się nam rok bardzo trudny, a otoczenie jest również bardzo skomplikowane.